Hieruit blijkt wel hoe naïef en voorbarig het was te spreken van een Arabische lente. In plaats daarvan zijn we getuige van een islamitische winter, precies zoals voorspeld.

De EU denkt dat de democratie te koop is. Maar nog geen week na het bezoek van de EU Egypte taskforce sprak Morsi zijn decreet uit, dat hem boven de wet zou plaatsen. Wees niet naïef, democratie is niet te koop!

De toezegging van vijf miljard is belachelijk en moet worden ingetrokken.